La Unión Europea es el tercer consumidor de aceite de palma por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. Se han adoptado ya algunas medidas, pero aún no son suficientes para acabar con la creciente demanda de este aceite de palma.

un régimen único de certificación es un buen camino para ello también.